Hvala lepa za besedo, predsedujoči, Takole bom rekel, spoštovani gospod minister, vsi kolegi poslanci in poslanke, slišati je, da imamo v Sloveniji najboljši šolski sistem, najboljše javne šole ali pa recimo med najboljšimi na svetu, najmanj najboljši smo v Evropi in seveda potem tudi v Evropski uniji, to se pravi, če pa pogledam malo na brzino po internetu, pa potem vidim, da nas Indepedent deva na eno sedemnajsto mesto v Evropski uniji, se pravi, v Evropi bi bili verjetno malo nižje, na svetu govorijo o vrhunskih, sistemih na Japonskem, na Finskem, malo pa sem tudi sam v svoji delovni dobi pokukal v naše šole in pač bom rekel, da nekako, se ve, da Finska je zelo dobra, Belgija zelo dobra, po sistemu Švica zelo dobra, Slovenija, verjamem, javne šole dobre, ampak danes se torej pogovarjamo tudi, bom rekel, naneslo je na javno in zasebno in ne bi želel se opredeljevati, ker menim, da je prav, da imamo tudi najboljšega ministra, najboljšega sekretarja pa najboljše učitelje, zato da bomo imeli potem najboljše rezultate v šolah, in kar je še bolj pomembno, če bi bile zasebne šole slabe, vsi tisti, ki jih plačajo, ljudje takoj bi otroke ven izpisali, ker tisto, kar plačamo pa ni dobro, potem vedno nehamo kupovati, se pravi, te šole ne morejo biti tako slabe in na neki način neka mala konkurenca pa le je, da lahko imamo takšno konkurenco, bi si želel tudi v javnih šolah, in sicer da bi lahko starši vpisali otroke tudi mogoče, ne vem, v drugi šolski okoliš, če tista šola ima, bom rekel, boljše kvalitete in otroci pridejo ven bolj razgledani, bolj pripravljeni na življenje in na srednjo šolo, se pravi, danes razpravljamo torej o predlogu sprememb zakona o financiranju vzgojnem izobraževanju, v javnosti je bila seveda burna razprava, namreč starši, ki že imajo ali bi želeli svoje otroke vpisati v zasebno osnovno šolo, bodo s temi popravki znova izviseli, tukaj smo na jasnem, sedaj se bo financiranje uredilo, kot smo že rekli danes večkrat, in sicer bo prišlo do delitve javno veljavnega programa, verjamem, da bo to šlo skozi potem tudi tako, kot smo rekli, da ne zaobidemo ustavne odločbe, ker v tej državi ljudje to delamo že lep čas, in novi poslanci se moramo držati tega, da ne bomo starih, bom rekel, posnemali v tistih nečednih stvareh, kot je bilo leta osemindevetdeset in tako naprej, in potem gremo spreminjat ustavo, zato da se izmaknemo ustavni odločbi, torej če pravi služba vlade za zakonodajo, da bodo pobudniki ustavne presoje s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol slabšem položaju, potem ne vem, kako bi še sedaj lahko trdili, da se znova ne dogaja neki obvoz te ustavne odločbe, ko nam je naročena, in sicer bom rekel, spoštovani minister in kolegi poslanci, ne vem, če ni zavajanje in odlično izpeljana zadeva, da ne bomo spet neoporečno in brezpogojno izpolnjevali ustave, brezpogojno bi jo morali izpolnjevati vsakem primeru in vse ustavne odločbe izpolniti, sedaj če rečem, da se želi malo omejevati, ne, in onemogočiti, da bi se z zasebne šole začele prehitro širiti kot gobe po dežju, to so izjave, zato pa smo tudi, bom rekel, mogoče malo včasih, kako bom rekel, udarimo nazaj, pa ne gre za to, da bi v teh strankah ljudje bili pobožni pa bi navijali za to, za teh šest zasebnih šol, ampak dejstvo je, da se tukaj malo bremza, se malo omejuje zaradi nekaterih, bom rekel, tistih starih, kaj je že, ideologij, ki so pač bile v prejšnji socialistični državi zelo prisotne in nekaj tega je še prav gotovo ostalo, sedaj pa se vprašajmo, ali je to prav in ali je to demokratično, da se demokratično izvoljeni poslanci v parlamentarni demokraciji obnašamo nedemokratično, strahopetno in odkrito omejujemo nastajanja zasebnih šol, da nekdo reče: "To nam je kao trn v peti, zasebnih šol, učiteljev zasebnih šolah se bojimo kot hudič križa." Težko je tole verjeti v temle, bom rekel, novem sklicu sem verjel, da se bodo stvari popravljale in ne da posnemamo ...